Panie Przewodniczący! Myślę, że dwa poprzednie wystąpienia pokazują, jak skuteczna jest dzisiejsza Rosja w budowaniu swojej agentury wpływów. Podstawowym problemem dzisiejszej Rosji jest coraz bardziej wyraźny brak pluralizmu politycznego oraz ograniczenie wolności mediów. Rezultaty obecnych wyborów prezydenckich, choćby z uwagi na niedopuszczenie do udziału wszystkich chętnych kandydatów, nie mogą być uznane za reprezentatywne. Także nieprawidłowości w sposobie przeprowadzenia elekcji, szczególnie doniesienia o łamaniu prawa wyborczego, wymagają gruntownej analizy. Osiągnięciem ostatniej kampanii wyborczej okazał się natomiast niewątpliwie zryw rosyjskiego społeczeństwa jego zaangażowanie i wyraźna ambicja decydowania o losach narodu musi przełożyć się na zmianę sposobu rządzenia reżimu Władimira Putina. Zgadzam się zatem z wezwaniem władz rosyjskich do rozpoczęcia merytorycznego dialogu z prodemokratycznymi demonstrantami i opozycją oraz złagodzenia retoryki i restrykcji. Uproszczenie zasad rejestracji partii politycznych, swoboda ich działania, a także zagwarantowanie swobód obywatelskich, to również działania, od których Bruksela powinna uzależniać gotowość dalszej współpracy z Rosją. Dlatego popieram rezolucję.